Verandering in landgebruik, zoals ontbossing en afbraak van regenwoud, zijn verantwoordelijk voor ten minste 18 procent van de hedendaagse CO uitstoot. Een even luguber gevolg van ontbossing is dat veel inheemse bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden hierdoor uit hun gebieden worden verdreven en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook functioneert het CDM niet, dat is het financieren van projecten in ontwikkelingslanden om zelf meer CO te kunnen uitstoten. De wereld functioneert helaas nog altijd zo dat belangen van rijke landen en grote industrieën belangrijker worden gevonden dan sociaal economische rechtvaardigheid. Ontbossing moet gestopt worden, maar geïndustrialiseerde landen zijn moreel verplicht om ontwikkelingslanden hierbij technisch en financieel te ondersteunen.